er rétt hjá háttvirtum þingmanni sem hér talaði á undan mér að þetta er þriðja kvöldið og nóttin í röð sem hæstvirt ríkisstjórn ætlar sér að keyra okkur hér inn í nóttina í umræður þetta eru ekki vinnubrögð til eftirbreytni og þetta er ekki boðlegt sjálfri stjórnarskrá íslands ég ætla að greiða atkvæði gegn þessari tillögu vegna þess að þetta eru óvönduð vinnubrögð þetta stafar af skipulagsleysi ósamkomulagi eins og við sáum hér áðan það er hver höndin upp á móti annarri og ég segi fyrir mig ég tel þetta fullkomlega óboðlegt og tek ekki þátt í þessu